Piebalgs, j'avais préparé une intervention de trois minutes. Quand je vous ai écouté, je me suis demandé si je devais parler. Je voudrais vous faire un compliment je pense que nous pouvons être fiers, ici dans ce Parlement, de l'action de toute l'Union européenne, de la manière dont cette affaire soudanaise a été menée et je croise vraiment les doigts, avec le peuple soudanais, pour que l'on parvienne à mener cela jusqu'à l'indépendance et après.

du fait que la justice doit être rendue et que nous n'allons pas brader la Cour pénale internationale.

S'agissant du problème du développement et de l'humanitaire, il est vrai que tout reste à faire au Sud du Soudan, qu'il faut continuer à développer le Nord et surtout ne pas l'isoler. Tout reste à faire parce que le pays n'a vécu que de pétrole.

Les besoins et les attentes de la population sont immenses et, si nous ne voulons pas que cette population soit déçue par l'indépendance, le développement et l'humanitaire devront rester longtemps encore.

C'est en même temps quelque chose de passionnant et de merveilleux. J'ai rencontré la commission électorale du Sud du Soudan, du Nord du Soudan, mais surtout du Sud.

Le fait que vous vouliez présenter un plan stratégique pour le Sud du Soudan est ce que nous demandons après chaque élection, surtout pas de one shot un follow up un avenir pour les pays vers lesquels on va.